Ja nawiążę do tego ostatniego wystąpienia, bo rzeczywiście Pani ma rację, mówiąc o tym, że w każdej dziedzinie życia mamy do czynienia z pewnym konfliktem między wolnością a bezpieczeństwem. I my, głosując nad sprawozdaniem pani Costy, której pracę w Komisji Kultury oceniam wysoko, musimy dokonywać takiego wyboru pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem, pomiędzy wolnością poszukiwań w Internecie, pomiędzy wolnością poruszania się w świecie zdigitalizowanym a bezpieczeństwem naszych dzieci.

Ja rozumiem ten ostatni głos, bo on rzeczywiście mówi o świadomości tego zagrożenia, natomiast naszym obowiązkiem jest przestrzec czy uratować dzieci państw Unii Europejskiej przed tymi zagrożeniami, o których mówiła pani Costa przed wykorzystywaniem seksualnym, przed zagubieniem się w świecie nierealnym, przed uzależnieniem od tego świata.